Herr Präsident! Liebe Rebecca, würdest Du zur Kenntnis nehmen, dass der niederländische Premierminister ja vorgeschlagen hat, einen Kommissar Olli Rehn, um konkret zu sein als den quasi europäischen Finanzminister vorzuschlagen? Eine Idee, von der wir der Meinung sind, dass sie richtig und gut wäre. Die zweite Frage, die ich an Dich habe, ist folgende Du hast hier von Unwucht gesprochen und von Investitionen, die man machen muss.